Gospodine predsjedniče, uspostava jedinstvenog tržišta za usluge željezničkog prijevoza navodno bi uvođenjem novih operatera trebalo rezultirati većom kvalitetom usluge i većim izborom. Čarobne riječi su privatizacija i liberalizacija. Mene one plaše, a vjerujem da nisam jedini. Komisija tvrdi da liberalizirano tržište, na primjer u Ujedinjenom Kraljevstvu, podiže kvalitetu, a neke studije govore upravo suprotno. Privatne tvrtke i dalje ovise o državnim subvencijama, a ostvareni profit odlazi u džepove dioničara i nema mjesta za razvoj infrastrukture. Ukoliko i dođe do pomaka u kvaliteti usluga, naravno u visoko profitabilnim pravcima, ne vjerujem da će se osigurati socijalni standard i prava radnika. Isto tako otvaranje tržišta neminovno će dovesti do ukidanja manje profitabilnih linija koje su od ogromnog značaja za lokalno stanovništvo. U Hrvatskoj iz koje dolazim katastrofalno stanje željezničkog prometa nije rezultat nedostatka konkurencije, nego korupcije, nepotizma i neodgovornosti, a prije svega nedostatka strategije.